Señor Presidente, quiero empezar protestando por que en un debate tan importante como este no estén presentes la presidenta y los presidentes de los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda.

Si los muertos se hubieran producido en Gran Bretaña o se hubieran producido en Francia, los habríamos tenido a todos aquí haciéndose notar. Y en lugar de eso, les hemos escuchado decir cosas como que el islam es una ideología terrorista o que Europa es la culpable del terrorismo. Cosas como esas no se las pueden ustedes decir a las víctimas mirándoles a los ojos. Y yo le pido, señor Presidente, que exija una rectificación a los dos grupos parlamentarios que aquí han dicho que Europa es culpable del terrorismo o que el islam es una ideología terrorista. Así no luchamos contra el terrorismo. Lo que decimos en esta Cámara se escucha fuera. Si sembramos miedo, recogeremos miedo. Si sembramos rencor, recogeremos odio. Y si sembramos división, recogeremos incomprensión. Como diría Malala, un policía puede detener a un terrorista, pero solo la política puede acabar con el terrorismo. Pero una política que se haga desde la unidad, una política que se haga comprendiendo e incluyendo a las víctimas, una política que se haga teniendo claro que el bienestar y la prosperidad no son anhelos propios solo de Occidente, sino que pertenecen a toda la humanidad. No son los musulmanes, no son los refugiados son los terroristas. El islam no es terrorista. El yihadismo es una ideología, no una religión. Por eso, contra el yihadismo no se lucha solo con policías. Se lucha también con lápices se lucha con libros se lucha con escuelas. Señorías, no podemos enfrentarnos al terrorismo si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. No son enemigos de ningún país son enemigos de la libertad. Vivimos una situación tan paradójica que estamos levantando muros en Europa para frenar a los refugiados, porque les tenemos miedo. Y ellos son las víctimas, cuando sus verdugos, sus perseguidores han nacido, se han educado y viven entre nosotros. Si cerramos los muros, no dejaremos que entren las víctimas y nos quedaremos a solas en nuestros países con los verdugos. Los valores europeos son la solución, pero si seguimos así, acabaremos convirtiendo a la política y a Europa en el problema.